Pour trouver une solution durable, il est nécessaire que l'engagement de l'Union s'oriente davantage vers le soutien des efforts africains à travers la Communauté des États d'Afrique centrale et à travers l'Union africaine.

Certes, il faut engager la transition démocratique et la reconstruction de l'État, mais cela ne servira à rien si la sécurité n'est pas rétablie avant et si le processus électoral n'est pas l'aboutissement d'un dialogue et d'un apaisement à l'échelle nationale.